Komisarz Günther Oettinger po raz kolejny wrócił do fatalnego pomysłu dokonywania ocen politycznych pod pretekstem kontroli praworządności przez Komisję w czasie przygotowywania projektu wieloletniego budżetu.

Jak można mówić o rządach prawa i uzurpować dla organu o charakterze administracyjno koordynacyjnym kompetencje, które należą do rządów Unii Europejskiej, które zawarły naszą Unię?

Polskie rolnictwo na połowie obszaru Europy okupowanej przez Związek Sowiecki było fenomenem ze względu na zachowanie indywidualnej własności i swojej rodzinnej struktury.